Doamnă președintă, doamnă comisar, dorim să implicăm cetățenii în această Conferință, dar nu trebuie să fie o implicare formală. Există o metodă de a i implica pe cetățeni într un mod consistent se numește juriu cetățenesc și vă recomand, doamnă comisar, să folosiți această metodă. În același timp, vreau să răspund provocării colegului de la Grupul Verzilor, Niklas Nienass.

Ați văzut astăzi, la această dezbatere, discursul lui Guy a fost cel mai ascultat poate cel mai interesant moment al acestei dezbateri.

Noi, toți, am ascultat cu atenție.